Ik zal mij beperken tot drie sleutelpunten. Ten eerste het belang van de sociale dimensie van transport.

Ten tweede moeten we de transportsector efficiënter en duurzamer maken, anders rijden we onszelf helemaal vast en dat heeft zeer hoge kosten voor onze economie en het milieu.

Daaraan worden belangrijke paragrafen besteed, waarvoor dank aan de rapporteur. Tenslotte wil ik het belang benadrukken van de technische interoperabiliteit, vooral in de spoorwegsector, maar niet alleen daar. De rapporteur heeft verwezen naar de luchtvaart, waar een meer eengemaakt Europees luchtruim enorm veel efficiëntiewinst zou kunnen opleveren.